Rosja jest ważnym partnerem dla Unii Europejskiej.

Trudno się dziwić, że coraz więcej osób w tej Izbie, niezależnie od podziałów politycznych, z rosnącym niepokojem patrzy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nadchodzące wybory prezydenckie w Rosji nie ma już co do tego wątpliwości nie będą wyborami uczciwymi. Zaostrza się w istocie kurs przeciwko opozycji.

Do tego dochodzi stanowisko Rosji w polityce międzynarodowej, które niejako zrzuca maskę z reżimu Putina. Mam na myśli weto Rosji wobec rezolucji ONZ w sprawie Syrii.